faisaient vivre ce site. C'est un morceau d'histoire et de mémoire qui s'en va et je suis très bien placée pour partager la tristesse mais aussi la colère de milliers de gens, ici comme ailleurs. Je ne partagerai cependant pas l'antienne des méchants capitalistes qui ferment les usines pour nourrir des actionnaires déjà trop gras. La crise économique exceptionnelle, la chute de la demande, les surcapacités en matière de production, mais aussi la frénésie réglementaire européenne qui sape notre compétitivité sont des données incontournables et je ne ferai pas de mauvais procès

Il est temps de réagir, non en formulant des promesses irréalistes, mais en s'engageant sur la voie d'une politique industrielle européenne qui soit digne de son nom. Nous avons, en tant qu'Européens, des intérêts stratégiques à défendre et la sidérurgie en est certainement un élément industriel. Politique industrielle ne veut certainement pas dire protectionnisme ou fermeture des frontières, mais l'Europe ne doit pas être une passoire en étant un marché ouvert à tout vent. Nos principaux partenaires nous montrent la voie.

Il y a quelque chose d'irrémédiable dans ce qui se passe aujourd'hui. Une politique industrielle européenne pourrait parfaitement y remédier sans remettre en cause l'impératif de compétitivité de l'industrie européenne face aux autres parties du monde. Je crois, Monsieur le Commissaire, que vous l'avez compris, mais il n'y a plus de temps à perdre.